ég mæli hér öðru sinni fyrir þingsályktunartillögu um þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland geri það því miður í skugga hryðjuverkanna í parís um nýliðna helgi þeir hrottafengnu atburðir minna okkur á að öryggi er ekki sjálfgefið og að öryggi er ekki sjálfgefið og að óskiljanleg ódæðisverk geta átt sér stað nærri okkur í tíma og rúmi vil ég því nota tækifærið hér og árétta samúðarkveðjur íslenskra stjórnvalda og samstöðu með frönsku þjóðinni á erfiðum tímum árásirnar í parís beindust ekki einvörðungu að frönskum stjórnvöldum og franskri þjóð þær beinast gegn siðmenningu okkar og gildum gegn frelsi lýðræði og rétti borgara og í raun beinast þær gegn lífsmynstri okkar og líferni sem við tökum sem sjálfsögðum hlut ég efast ekki um að árásirnar munu hafa langvinnar afleiðingar en ég hef engu að síður lagt áherslu á mikilvægi þess að fyrstu viðbrögð okkar og alþjóðasamfélagsins verði yfirveguð og hófstillt

hugmyndafræði sem fær aðila til að fremja slík grimmdarverk og orð fá vart lýst þessir atburðir og því miður aðrir á undanförnum missirum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 með það í huga samþykkti alþingi hinn sextánda september tvö þúsund og ellefu þingsályktun þáverandi utanríkisráðherra háttvirts þingmanns össurar skarphéðinssonar um að setja á fót þingmannanefnd með fulltrúum allra flokka sem þá sátu á alþingi til að vinna tillögur til þáverandi utanríkisráðherra um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland nefndin hóf störf árið tvö þúsund og tólf undir formennsku háttvirts þingmanns valgerðar bjarnadóttur sjálfur sat ég í nefndinni og get borið vitni um hið góða starf og breiðu sátt sem einkenndi vinnu nefndarinnar nefndin skilaði tillögum sínum hinn tuttugasta febrúar tvö þúsund og fjórtán ásamt bókunum einstakra þingflokka það er full ástæða til að þakka á ný háttvirtum þingmanni valgerði bjarnadóttur sem og öðrum fulltrúum sem sæti áttu í nefndinni fyrir þeirra framlag einnig vil ég koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem þátt tóku í vinnunni að öðru leyti mjög reynir á í öryggisumhverfi evrópu og hefur verið svo undanfarin missiri með ólöglegri innlimun rússlands á krímskaga á síðasta ári verða í rauninni ný kaflaskil í stjórnmálasögu evrópu og áfram er staðan mjög viðkvæm í austanverðri úkraínu á sama tíma heldur uppgangur hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við ríki íslams áfram hart er barist í sýrlandi og í írak og fyrir utan voðaverkin í parís hafa samtökin lýst yfir ábyrgð á sprengingunni sem varð í rússnesku farþegaþotunni yfir sínaískaga svo annað nýlegt dæmi sé tekið og hér sömuleiðis er fyllsta ástæða til að votta rússneskri þjóð samúð og samstöðu ástandið í sýrlandi og við botni miðjarðarhafs hefur svo orðið til þess að mestu fólksflutningar frá tímum síðari heimsstyrjaldar eiga sér stað þessa mánuðina sem aftur reyna á innviði evrópuríkja og samstöðu þeirra sem kunnugt er hefur ríkisstjórnin brugðist myndarlega við þessari þróun og mun ekki láta sitt eftir liggja en stórauknum fjármunum verður varið í aðstoð við flóttafólk og hælisleitendur á þessu ári og því næsta þó nokkuð sé um liðið síðan þingmannanefndin lagði fram tillögur sínar og örar breytingar á öryggismálum evrópu eins og ég hef hér reifað eru tillögur nefndarinnar engu að síður fastur grunnur til að móta stefnu um þjóðaröryggi sú heildarsýn sem þar kemur fram er vel ígrunduð og vel sniðin að þörfum íslands sem herlaust ríki þingmál þetta markar því vissulega tímamót enda er hér í fyrsta skipti í lýðveldissögunni mörkuð heildstæð stefna um þjóðaröryggi mikilvægt er að um hana fari fram málefnaleg og yfirveguð umfjöllun og um hana ríki sem breiðust sátt

tvö þúsund og níu skýrsla þingmannanefndarinnar mat embættis ríkislögreglustjóra á hættu af völdum hryðjuverka og síðast en ekki síst greiningar atlantshafsbandalagsins og aðildarríkja þess haustið tvö þúsund og sjö fól utanríkisráðherra þverfaglegum starfshópi að taka saman áhættumat fyrir ísland og var skýrslu þess efnis skilað til ráðherra í mars tvö þúsund og níu í áhættumatsskýrslunni er litið til hnattrænna samfélagslegra og hernaðarlegra áhættuþátta þar er öryggishugtakið skilgreint með heildrænum hætti og þjóðaröryggið út frá því í áhættumatinu eru reifaðir sérstaklega fimmtán áhættuþættir sem þó er ekki forgangsraðað í fyrsta lagi fjalla það um áhættuþætti sem gæti falið í sér tilvistarógn það er efnahagsógnir farsóttir náttúruhamfarir hernað beitingu gereyðingarvopna og hryðjuverk í öðru lagi er sjónum beint að skipulegri glæpastarfsemi og mansali sem grefur undan samfélagsöryggi einstaklinga og réttarríki í þriðja lagi er fjallað um áhættuþætti sem snerta öryggi grunnvirkja loft og landhelgi það er netöryggi öryggi orkukerfisins borgaralegt flugöryggi siglingaöryggi mengunarvarnir matvæla og vatnsöryggi vegaöryggi og fjarskiptaöryggi í niðurstöðum starfshópsins eru tuttugu og þrjár almennar ábendingar varðandi stefnumótun í öryggismálum þar sem í fyrsta lið er kallað eftir mótun skýrrar þjóðaröryggisstefnu sem taki mið af útvíkkaðri skilgreiningu öryggis áhættumatsskýrslan er vissulega að mörgu leyti barn síns tíma og senn tímabært að endurskoða einstaka þætti hennar eða áhættumatið í heild engu að síður er það mitt mat að flest atriði hennar standist ágætlega skoðun enn í dag allir þeir áhættuþættir sem hún fjallar um eru í senn í fullu gildi en síðan þá höfum við tekið hryðjuverkaógnir og hernaðarógnir til sérstakrar skoðunar í skýrslu þingmannanefndarinnar frá febrúar tvö þúsund og fjórtán kemur fram að ísland búi við stöðugleika og öryggi í skýrslunni er ógnum og áhættuþætti ekki forgangsraðað með beinum eða leynilegum hætti þar er hins vegar gerð grein fyrir helstu áhættuþáttum sem kunna að steðja að og notast við sveigjanlegri aðferð í því tilliti sem byggist á þremur flokkum styðst þessi þingsályktunartillaga jafnframt við þá flokkun í flokki eitt er að finna þá hættu sem talið er að helst verði að setja í forgang með hliðsjón af viðbúnaði og fjármunum þar eru umhverfisvá eða slys vegna aukinna umsvifa á norðurslóðum netógnir og skemmdarverk á innviðum samfélagsins og náttúruhamfarir í flokki tvö er að finna ógnir sem eru settar skör lægra en þarfnast engu að síður fullrar athygli þar eru skipulögð glæpastarfsemi fjármála og efnahagsöryggi fæðu og matvælaöryggi heilbrigðisöryggi og farsóttir og hryðjuverk í þriðja flokki er að finna hættur sem ólíklegt er að hér steðji að en mundu á hinn bóginn vega að fullveldi og sjálfstæði landsins með slíkum hætti að nauðsynlegt yrði að gera ráðstafanir gegn þeim í þessum flokki er hernaðarráð embætti ríkislögreglustjóra uppfærði í febrúar síðastliðinum mat af völdum hryðjuverka og öðrum stórfelldum árásum í því mati er hættustig skipað í fjóra flokka lágt í meðallagi hátt og hæst í matinu kemur fram að óvissan um hryðjuverkaógn á íslandi og annars staðar á norðurlöndum fer vaxandi hættustig á íslandi er metið í meðallagi sem er hækkun um einn flokk frá fyrra mati samkvæmt þessu er því talið að ekki sé hægt að útiloka hættu á hryðjuverkum vegna ástands innan lands eða í heimsmálum í samræmi við þetta mat er hryðjuverkaógn í öðrum áhættuflokki í þjóðrækisstefnunni sem er hækkun úr lægsta flokki samkvæmt skýrslu þingmannanefndarinnar að mati ríkislögreglustjóra er þrátt fyrir hryðjuverkaárásirnar í parís ekki þörf á frekari uppfærslu á flokkuninni að sama skapi má ljóst vera að hættumat þar með talið af hryðjuverkaógn kemur reglubundið til endurskoðunar hvað hernaðarógn áhrærir teljum við hana vera takmarkaða gagnvart íslandi þetta byggjum við á fjölmörgum greiningum atlantshafsbandalagsins og aðildarríkja þess hernaðarógnin er því í hæst áhættuflokki í þjóðaröryggisstefnunni þróun mála í evrópu staðfestir hins vegar að sýna þarf ýtrustu árvekni við mat á hernaðarógn og við munum því á komandi mánuðum og missirum skoða sérstaklega hvort hækka þurfi áhættuflokkun hernaðarógnar viðbúnaður þarf að taka mið af mati og ógnum og hröð framvinda getur breytt slík mati með litlum fyrirvara virðulegi forseti stefna um þjóðaröryggi sem hér er lögð fram er byggð upp með sama hætti og norðurslóðastefna íslands sem alþingi samþykkti í mars tvö þúsund og ellefu hér eru dregin upp tíu hnitmiðuð áhersluatriði í ályktun um þetta sem verða leiðarljós í öryggis og varnarmálum á komandi árum þau eru óbreytt frá fyrri framlagningu með þeirri undantekningu að umhverfishagsmunir á norðurslóðum eru tilgreindir sérstaklega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 við önnur ríki alþjóðastofnana stefnan taki til hnattrænna samfélagslegra og hernaðarlegra áhættuþátta og felst í virkri utanríkisstefnu almannaöryggi og varnarsamstarfi við önnur ríki þjóðaröryggi íslands mun áfram hvíla á þeim styrku stoðum sem hafa tryggt öryggi og varnir íslands nærfellt alla lýðveldissöguna aðildina að atlantshafsbandalaginu og varnarsamningnum við bandaríkin umhverfis og öryggishagsmunir íslands á norðurslóðum eru undirstrikaðir sérstaklega bæði er lýtur að alþjóðasamvinnu og innlendum viðbúnaði um aðildina að atlantshafsbandalaginu segir að hún verði áfram lykilstoð í vörnum íslands og meginvettvangur vestrænnar samvinnu sem ísland tekur þátt í á borgaralegum forsendum til að efla eigin öryggi og annarra bandalagsríkja um varnarsamninginn segir að hann tryggi áfram varnir íslands og áfram verði unnið að þróun samstarfsins á grundvelli hans þar sem tekið verði mið af hernaðarlegum ógnum sem og öðrum áhættuþáttum þar sem gagnkvæmir varnar og öryggishagsmunir eru ríkir enn fremur er í stefnunni lögð áhersla á að efla og þróa enn frekar samvinnu norðurlanda og annað grannríkjasamstarf sem lýtur að svæðisbundnum hagsmunum og þátttöku í alþjóðasamstarfi á því sviði um virka utanríkisstefnu segir að tryggja beri víðtæka öryggishagsmuni íslands með virku alþjóðasamstarfi á grundvelli alþjóðalaga og með friðsamlegri lausn deilumála afvopnun virðingu fyrir mannréttindum og réttarríkinu jafnrétti kynjanna baráttu gegn ójöfnuði hungri og fátækt að leiðarljósi um varnarviðbúnað segir að tryggja þurfi að í landinu séu til staðar varnarmannvirki búnaður geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem ísland stendur frammi fyrir og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar okkar með vísan til tillagna þingmannanefndarinnar um að stefnan taki ekki eingöngu til varnarstefnu heldur einnig til almannaöryggis og virkrar utanríkisstefnu er kveðið á um að stefna stjórnvalda í almannavarna og öryggismálum sem mótuð er af almannavarnaöryggismálaráði sé hluti af þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland með því er einnig tekið tillit til þeirrar breiðu skilgreiningar á öryggishugtakinu sem áhættumat íslands frá tvö þúsund og níu byggist á almannavarna og öryggisstefna er á forræði innanríkisráðherra og er mótun hennar nýlega lokið netöryggismálum er síðan gerð sérstaklega skil þar sem segir að stuðla beri að auknu netöryggi með áframhaldandi uppbyggingu á getu íslands með alþjóðlegu samstarfi þess má geta að stefna stjórnvalda í net og öryggismálum var kunngerð í apríl síðastliðnum sem og aðgerðaáætlun til þriggja ára það hefur löngum verið yfirlýst stefna íslenskra stjórnvalda að á íslandi skuli ekki vera kjarnavopn og þingsályktun þessu til áréttingar var samþykkt á alþingi árið nítján hundruð áttatíu og fimm til frekari áréttingar á þeirri stefnu er í tillögunni lagt til að alþingi álykti að ísland og íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjarnavopnum í því augnamiði að stuðla að afvopnun og friði af íslands hálfu friðlýsingin nái til íslensks lands og landhelgi að teknu tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga líkt og hafréttarsamnings sameinuðu þjóðanna og skuldbindingar innan stofnana og samnings sem ísland á aðild að í ljósi þessa um framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar og stefnu stjórnvalda í almanna og öryggismálum varðar mörg ráðuneyti og stofnanir er nauðsynlegt að koma á virku samráði og samhæfingu opinberra aðila í því skyni er því hér lagt til að sett verði á laggirnar þjóðaröryggisráð sem forsætisráðherra veitir forstöðu sett verði sérstök lög um stofnun þjóðaröryggisráðs þar sem nánar verði kveðið á um samsetningu þess hlutverk og skipulag auk ákvæða er tryggi samþættingu viðfangsefna stöðugleikaráðs núverandi almanna varna og öryggismálaráðs og í tillögunni er gert ráð fyrir að utanríkisráðuneytið hafi samráð við innanríkisráðuneytið um samningu löggjafarinnar hlutverk þjóðaröryggisráðs verði að meta reglulega ástand og horfur í öryggis og varnarmálum og hafa eftirlit með framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar í tillögunni er gert ráð fyrir að ráðið standi fyrir endurskoðun stefnunnar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti frumkvæðið að endurskoðun skyldi komið frá þeim sjálfum en alþingi geti einnig farið fram á endurskoðun hennar þá tel ég brýnt að nýtt þjóðaröryggisráðs mundi ráðast í gerð nýs og heildstæðs áhættu og ógnarmats virðulegi forseti ég vil ljúka máli mínu á að ítreka að utanríkisstefna íslands og þjóðaröryggi grundvallast á vestrænni samvinnu sterkum atlantshafstengslum aðildinni að atlantshafsbandalaginu og aðildinni að atlantshafsbandalaginu og varnarsamningnum við bandaríkin vaxandi varnarsamstarf norðurlandanna er fagnaðarefni og styrkir þennan grundvöll enn frekar í fjárlagafrumvarpi næsta árs er gert ráð fyrir auknum framlögum til varnarmála meðal annars í nafni samstöðu aðgerða atlantshafsbandalagsins og aukins stuðnings við þær þjóðir bandalagsins sem halda úti reglubundið loftrýmisgæslu á íslandi níu aðildarríki hafa nú staðið tuttugu og þrjár vaktir frá því að fyrirkomulag loftrýmisgæslu var sett á fót árið tvö þúsund og sjö á næsta ári munu tékkland norðmenn og bandaríkin sinna loftrýmisgæslu á íslandi og árinu tvö þúsund og sautján er fyrirhugað að auka loftrýmisgæsluvaktir úr þremur í fjórar eins og í

öryggishorfur á norðanverðu atlantshafi hafa breyst á þessum tíma og því eðlilegt og ábyrgt að skoða hvort eitthvað í öryggisumhverfinu kalli á uppfærslu á því fyrirkomulagi sem við lýði er og samið var um árið tvö þúsund og sex við þurfum hverju sinni að horfa átt hagsmuna okkar í öryggis og varnarmálum sem er vitanlega samofnir hagsmunum annarra bandalagsríkja og aðlaga okkur að þeim veruleika sem við blasir hverju sinni ég vil þó árétta hér að engar slíkar viðræður eiga sér stað og alþingi og utanríkismálanefnd yrðu ávallt upplýst um hver þau skref sem stigin yrðu varðandi þetta á þessum tíma hefur ísland tekið á sig verulega auknar ábyrgðir í öryggis og varnarmálum og þar til bærir aðilar einkum landhelgisgæsla íslands og embætti ríkislögreglustjóra sinntu varnartengdum verkefnum af fagmennsku og prýði þá var sérstaklega ánægjulegt þegar ég og þáverandi innanríkisráðherra undirrituðum ásamt forstöðumönnum þessara stofnana samning á síðast ári sem kemur á betri og varanlegri skipan innanríkis og varnarmála og festir í sessi formenn samskipta og samráðsferli á milli forsætis og utanríkis og innanríkisráðuneytis eins og fram kemur í tillögu minni er brýnt að á íslandi sé til staðar nauðsynlegur varnarviðbúnaður geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir við þurfum því að styrkja þær stofnanir og hlúa að þeim mannauði sem við höfum fjárfest í á umliðnum árum virðulegi forseti mikilvægasta skylda íslenskra stjórnvalda er að tryggja öryggi borgaranna og stjórnvöld verða alltaf ábyrg af ígrundaðri festu með þessari tillögu sem ég mæli hér fyrir er mótuð stefna sem treystir á undirstöðu þjóðaröryggisstefnu íslands til langs tíma á grundvelli virkrar utanríkisstefnu varnarstefnu og almannaöryggis að svo mæltu legg ég